In einer offenen Gesellschaft sollten Verbote die Ausnahme sein. Das Urheberrecht folgt einer gegensätzlichen Logik.

Die Nutzung von Fotografien, Videos, von Abbildungen, die dauerhaft an öffentlichen Plätzen stehen, sollte auch weiterhin ohne Einschränkungen möglich sein. Der Urheberrechtsextremismus muss gestoppt werden. Die Panoramafreiheit muss sichergestellt sein.